Sin empleo no se puede desarrollar la formación adquirida, ni acceder a una vivienda propia, ni formar una familia, si es su deseo. En esta materia, el primer reto que debemos abordar es facilitar la transición entre los estudios y la vida laboral. Debemos vincular la demanda educativa a la demanda del mercado laboral. Es absolutamente necesario promocionar y prestigiar la formación profesional, evitar que los oficios se consideren actividades de segunda categoría, aplicar sistemas de formación dual combinando los estudios con prácticas en empresas, crear planes de estudio más flexibles, fomentar la movilidad juvenil y el aprendizaje de idiomas y también, por supuesto, ayudarles a crear su propia empresa. Para hacerlo posible hacen falta una mayor implicación por parte de los Estados miembros y una adecuada legislación laboral. También desde la Unión Europea debemos destinar más recursos a la formación de los jóvenes y, sobre todo, a desarrollar los distintos ámbitos del programa Erasmus. Yo creo que no hay mayor reto en Europa que el desempleo juvenil y, si fracasamos en dar una vida mejor a nuestros jóvenes, habremos fracasado como políticos y como personas.